forseti vill geta þess að hádegishlé verður gert um klukkan eitt og stendur í hálfa klukkustund samkomulag er um að fundir geti staðið fram á kvöld